Paní předsedající, válečné zločiny, jako je hromadné znásilnění, sexuální otroctví či sterilizace, jsou jednou z nejhorších forem ponížení, které navíc v Kongu znamená doživotní vyloučení těchto obětí ze společnosti.

Prodloužení mandátu modrých přileb Radou bezpečnosti o další rok je nutné, ale je také třeba, aby jednotky Monusco opravdu začaly chránit civilisty, aby prezident Kabila vyhlásil nulovou toleranci pro znásilňování a také aby začalo nestranné vyšetřování těchto zločinů. Konžská vláda musí mít program pro začlenění obětí do společnosti. Komise by měla uvolnit prostředky na azylové domy, ale také navrhnout legislativu pro označení produktů s obsahem minerálů, jejichž těžba je zdrojem násilí v oblasti Kivu.